Je ne reviendrai donc pas sur ces chiffres. Ils sont connus et d'ailleurs largement sous estimés, selon les experts. C'est cette situation d'urgence et cette lenteur de notre réponse qui me préoccupent. Un constat largement partagé, on l'a entendu. Le président Obama, vous, Madame la Commissaire Georgieva, l'OMS, nous tenons tous le même discours ici. Les stratégies qui ont été évoquées, la feuille de route, la prévention, la recherche aussi on l'a entendu tout cela va prendre du temps et on le sait. En attendant, nos pays et la Belgique, par exemple, avec B FAST ont ces capacités civiles et militaires d'intervention rapide qui sont prévues pour ce type de crise médicale et humanitaire. Des structures, dont MSF, et tous les experts sur le terrain demandent à cor et à cri la coordination au niveau européen.

On l'entend et on le sait. Mais eux, là bas, sur place et Mme Rivasi l'a dit avec ses enfants en première ligne ne l'entendent pas, ne le voient pas.

Pour eux et pour nous aussi, la solidarité aujourd'hui n'est pas une option, c'est un devoir.